Mimo jasnych zapisów artykułu 18 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka oraz artykułu 9 Konwencji Europejskiej wolność religijna nie cieszy się dziś zainteresowaniem lewicy.

Okazuje się, że dzisiejszym postulatem liberalnym jest podporządkowanie instytucji religijnych państwu i władzy publicznej. Jest to postulat zwrócony przeciwko wolności kościoła oraz wolności wypowiedzi i dlatego przyjęcie tego zapisu oznacza, że będziemy głosowali przeciwko temu sprawozdaniu.